Domnule președinte, domnule prim ministru, vreau de la început să declar că iubesc Grecia, iubesc poporul grec și aveți o țară extraordinară. Dar nu vreau să vorbim despre Grecia, așa cum a spus un coleg.

Sunteți de acord cu propunerea domnului Macron care, tot aici, ne a spus că e nevoie de două Europe, de câteva state mai state decât celelalte? Ce părere aveți despre faptul că ar trebui ca Parlamentul European să aibă inițiativă legislativă? Ce părere aveți și cum vedeți rezolvată problema în relația cu Republica Macedonia? Nu în ultimul rând, aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră vizavi de noul cadru financiar multianual, dacă este bine să tăiem din fondurile de politică agricolă și de dezvoltare regională. Iată câteva puncte pe care mă interesează, ca membru al Consiliului, să le auzim aici de la dumneavoastră.